Monsieur le Président, c'est la quatrième fois en un an que nous voterons une résolution sur la Syrie. Vu l'échec de GenèveII, la fragmentation de l'opposition, la montée des groupes terroristes et l'immobilisme du régime, il est peu probable qu'une résolution de plus change quoi que ce soit au calvaire que vit la population syrienne. Pourtant, nous la voulons cette résolution, car rien n'est pire que le silence sur les atrocités commises! Nous l'avons voulue d'abord pour évoquer la mort ou la disparition d'hommes et de femmes dont l'engagement en faveur des droits de l'homme, de la tolérance et de la liberté d'expression et de conscience n'a fait aucun doute. Je pense à la personnalité de Zaitouneh, activiste des droits de l'homme de la première heure en Syrie, qui a refusé de quitter son pays et qui est aujourd'hui kidnappée avec son mari et ses proches.

Je pense enfin au pèrevanderLugt, qui a choisi de rester auprès des chrétiens et des musulmans de Homs, sans distinction. C'est à leurs côtés, aussi, qu'il est mort. Derrière ces noms se cachent quantité d'hommes et de femmes exceptionnels, qui ont donné leur vie pour que les espoirs de démocratie et de liberté de la première heure du soulèvement de 2011 ne soient pas trahis et pour alléger ou simplement partager les souffrances et les morts des populations locales.

Le premier est lié aux conflits et aux persécutions qui affectent aujourd'hui les minorités ethniques et religieuses, attisés autant par le régime que par les influences extérieures, qui pèsent lourdement sur cette guerre par procuration. Ce serait du négationnisme que de nier le ressentiment religieux et la folie meurtrière qui ont animé les insurgés au siège de Maaloula. J'ai eu l'occasion, lors de mon voyage l'an dernier en Syrie, de rencontrer les rescapés et les familles des victimes et d'entendre les témoignages de l'attaque et des exécutions. Maaloula est un lieu stratégique sur la route Damas Homs mais c'est aussi une ville chrétienne symbolique où on parle encore araméen.